Hvala lepa, bom poskušal povzeti tisto, kar je bilo v bistvu neposredno, se nanašalo na zakon in kar so bila odprta vprašanja. Preden pa grem na to, pa prosim, mi dajte samo malo časa še, da odgovorim na ene par, vprašanj oziroma trditev, ki so se pojavile v tej diskusiji. Prva stvar bi rad poudaril, da Nemčija, ki je bila večkrat navedena, ima letos, bo imela letos strukturno izravnan proračun in ima fiskalno pravilo, ki je mehkejše od tega, ki ga mi predlagamo danes. Tako da, hkrati ima relativno dobro gospodarsko rast, na kateri počiva tudi slovenska gospodarska rast, in mogoče te reference na Nemčijo, mogoče niso čisto ustrezne. Druga stvar, v Nemčiji dolg pada, ko delež v bruto domačem proizvodu iz preko osemdeset odstotkov je zdaj pada na šestinsedemdeset odstotkov in s tem fiskalnim pravilom bo tudi razdolževanje Nemčije se nadaljevalo. Druga stvar, je v bistvu ta teza o o prezadolženosti Grčije in po odpisu od, mislim, popolnoma logičnem odpisu dolgov za Nemčijo, za Grčijo, jaz bi rekel, da se moramo vseeno zavedati, Slovenija je dala neposredno posojil Grčiji za dvesto triinšestdeset milijonov evrov in hkrati je, garantira, jamči za ena cela petinpetdeset milijarde njihovih dolgov. Pri tem pa bi še posebej rad opozoril naslednje dejstvo. V Sloveniji pri osemdesetodstotni zadolžitvi, se pravi, v bruto domačem proizvodu mi na leto plačujemo približno tri odstotke bruto domačega proizvoda obresti, čez tri, tri cele tri približno, medtem ko, plačuje Grčija štiri cele sedeminpetdeset odstotka BDP-ja obresti. Zadolženi so pa za preko sto sedemdeset odstotkov BDP-ja. Torej oni imajo bistveno nižje obrestne mere, kot jih ima Slovenija, približno odstotek in pol zaradi mednarodne pomoči in že na ta način je en del tega dolga praktično odpisan, ker je sedanja vrednost tega dolga bistveno manjša. To se pravi, Grčija ocena, da Grčija ne ne zmore svojega dolga, ko ga ima pa nad nami praktično samo ena cela dva odstotka bruto domačega proizvoda, in pri tem mi normalno načrtujemo za letošnje leto nižji, deficit od tri odstotke BDP-ja. Ta ocena je tako, bi rekel, zelo pavšalna in jaz ne bi kar ocenjeval, da Grčija ni sposobna tega dolga pač odplačevati, se pa strinjam, da je tukaj potrebno, pač časovno razmejitev tega dolga tako, da je pač to to, znosno. Tudi ta teza, da so da je so od države, ki so bile v programu, se pravi trojki, da je bila katastrofa, imate seveda države, kjer je to izbilo kot problem, kot je Grčija. Imate države, ki so na povsem drugem koncu. Takšna je recimo Irska. Irska je izšla iz programa in to z, izjemno, čvrsto gospodarsko rastjo čez štiri odstotke bruto domačega proizvoda. Problem na Irskem je celo, da se bojijo, da bojo prišli do podobne situacije, kot so bili pred krizo in da bojo imeli na nepremičninskem trgu balon, tako da zdaj centralna banka v Grčiji omejuje posojila, ki se dajejo prebivalstvu, in na ta način poskuša hladiti ta trg, tako da vi mi imamo cel spekter in, jaz ne bi prišel do tako preprostih sklepov, kot so bili tukaj navedeni. Toliko mogoče samo za tole k tej splošni razpravi. Zdaj pa bolj konkretno v zvezi s samim predlogom zakona, kot je danes v obravnavi, in, vašimi pripombami na njega in neposredno vprašanje ministra Pogačnika, kaj v bistvu je tukaj sprejemljivo, oziroma v kateri smeri bi se lahko, v ta draft to to v bistvu predlog izboljšal. Prva stvar, ki je bila večkrat omenjena je, da ni dovolj natančno oziroma ja, natančno določeno, kaj je največji obseg javnofinančnih izdatkov v posameznem letu. Če, je mi seveda smo sledili, temu paktu stabilnosti in rasti in za vse te simulacije, ki smo jih naredili in ki smo vam jih tudi predali, saj smo seveda uporabljali formule za, da je tako da tukaj seveda, opis te formule in potem tudi seveda lahko tudi v matematični obliki zapisano, s tem ne vidimo nobenega problema. Edina stvar, ki je je ključna, da cel zakon počiva na fiskalnem paktu in paktu stabilnosti, in če se tam spremeni v bistvu definicija oziroma spremenijo ti predpisi evropski, potem je smiselno, da se tudi ustrezno takrat prilagodi formula, če do teh sprememb pride, kar seveda mi smo, so podpisniki sprejemamo skupaj z drugimi iz Evropske unije te predpise. Tako da to je pač, možnost zapisati v obliki, mi se lahko dogovorimo v kakšni obliki, jaz tukaj ne vidim problema in s tem bolj natančno opišemo tisto, kar v simulacijah dejansko je. To se pravi ta jasni zapis, te, tega v bistvu te omejitve navzdol je ta zapis relativno preprost in se formulo da relativno lahko zapisati, navzgor je nekoliko težje in tam bi bilo potrebno v bistvu, se dogovoriti, v kateri zapis bi bil ustrezen zaradi tega, ker je na gor, se pravi, takrat, kadar je za dobro stanje v ekonomiji, vprašanje seveda, da je navzgor odprto in se lahko deficit povečuje, kadar je dobro stanje v gospodarstvu. Ni omejen deficit, je lahko tudi večji. No, in tukaj dam na takoj odgovor, gospodu Mescu v zvezi s takrat, kadar je nadpovprečna na potencialna rast gospodarstva. Načeloma srednjeročno obdobje mora biti brez zadolževanja, torej toliko, kolikor je šlo oziroma bo šlo navzdol, se pravi, kolikor bo lahko deficit v obdobjih, ko bo podpotencialna rast, kadar bo pač slabo stanje v gospodarstvu, toliko moraš v bistvu ustvariti presežka v tistem obdobju, ko je, ki je dobro obdobje. S tem zagotavljaš za celo obdobje seveda, ničelno zadolževanje in se pravi je lahko simetrično. Je pa lahko, v kolikor se tako vlada odloči oziroma državni zbor odloči, v času, ko gre zelo dobro, se lahko naredi rezervo in seveda ta rezerva omogoča takrat, ko gre samo malo dobro, da se manj prilagaja. Srednjeročno obdobje pa mora biti brez zadolževanja. Toliko mogoče glede glede, formule oziroma zapisa bolj jasnega, in iz katere potem, nekateri smatrajo, da je potem ta restriktivnost relativno dobro določena. Aja, še to sem želel povedati, da, na primer Irska, ki je v podobni situaciji kot Slovenija glede majhnosti in ne vpliva na denarno politiko ECB-ja, ima popolnoma enak zapis fiskalnega pravila, kot ga imamo mi. Se pravi, tudi oni se v bistvu samo uvajajo to, kar je, kar je v paktu stabilnosti in fiskalnem paktu, imajo pa bolj določeno nekoliko bolj določeno delovanje fiskalnega sveta. Cikličnost, vprašanje je bilo, kaj je cikličnost, jaz mislim, da to je pa dovolj jasno zapisano v samem tekstu. En gospodarski cikel je seveda, ko imaš, nadpovprečno in podpovprečno, gospodarsko, rast, in ko se ti v tem ciklu, mi smo to tako definirali, da se v tem ciklu seveda izravna, nadpovprečne rasti se morajo izravnati s podpovprečnimi rastmi, s tem je fleksibilnost pri definiranju cikla seveda dana, ampak cikli, kot vemo, so lahko tri leta, lahko so pet let, lahko so deset let. In seveda ključno je, da ne ubijemo v ciklu z vnaprej določeno, v bistvu omejevanjem izdatkov, ampak moramo prilagoditi omejevanje izdatkom dejanskemu stanju v ciklu. Tako da to je, bi rekel, z ekonomskega vidika najbolj smiselna definicija. Naslednje vprašanje je bilo, kaj je neobičajni dogodek. In tam so bili določeni primeri olimpijske igre in tako naprej, je ključna stvar je, da na njega ni mogoče vplivati. Ključna na olimpijske igre, seveda se odloča država, verjetno tudi v proračunu so določena sredstva za to. Tako da, kar je tukaj ključno, je, da neobičajni dogodek je dogodek, na katerega ni mogoče vplivati, to so izjemne okoliščine, in kje je potem, ker če sem vas prav razumel, je bilo vprašanje, kje je potem neko jamstvo, da si ne bomo izmislili teh izjemnih dogodkov in potem zaradi tega odstopali od fiskalnega pravila. Zavedati se moramo, da v bistvu v okviru pakta stabilnosti in fiskalnega pakta se izvajajo tudi proceduro, kot je recimo precej presežnih primanjkljajev. In v kolikor bi mi odstopali pri definiciji izjemnih okoliščin od tega, kar je definicija, Evropske komisije, potem seveda bi še vedno v postopku mi bili, tako da ni mogoče izjemnih okoliščin samostojno določati, ne, da bi se uskladil v bistvu z Evropsko komisijo. Ker drugače imaš takoj problem. Na enako imajo Irci, zelo enako imajo. Glede fiskalnega sveta, vprašanje fiskalnega sveta je naslednje. V fiskalnem svetu smo razmišljali na ta način; so strokovnjaki, ki vas čas praktično na teh problemih delajo. Torej, ja, predsednik fiskalnega sveta je tisti, ki pač ima mnogo več dela s samo administracijo, se pravi s s pisanjem poročil, mnenj in tako naprej, s komunikacijami, tem, ko dva ostala člana, ki to delata itak tako v svojem rednem delavnem času, bi lahko bila samo dvajset odstotkov zaposlena, in to je po našem mnenju popolnoma dovolj. Seveda, vse ostalo obremenjuje, ima višje stroške. Poleg tega seveda pa fiskalni svet, kot je zamišljen, je lahko stvar debate. Tukaj ne moram reči, da je to tukaj ni ene najboljše rešitve, so pač lahko različne in tudi različna mnenja. Tehnična vprašanja so bila tudi izpostavljena. Na tehnična vprašanja smo seveda odprti, da v v kolikor so kakršnakoli tehnična vprašanja, bomo o njih, seveda, poskušali najti boljši odgovor, če tega odgovora ni nekdo našel noter. Naslednje vprašanje je bilo, ali zdaj ta zakon jamči razdolževanje. Zdaj, razdolževanje je seveda smatrano kot delež dolga v bruto domačem proizvodu, tako je definiran tudi v maastrichtskih pogojih in tako naprej. Mi smo naredili simulacijo, če se ta fiskalni zakon uporabi, tako kot je sedaj, kaj se dogaja z bruto z dolgom v bruto domačem proizvodu, v letu tisoč devetsto dva tisoč petnajst je najvišji, to je triinosemdeset celih dva odstotka. Potem pa pada do leta dva tisoč devetnajst pade na šestinsedemdeset celih štiri odstotka. Gre za to, da v bistvu je seveda ta padec precej odvisen od gospodarske rasti, višja, ke je gospodarska rast, večji je ta padec. Ampak pri predpostavljeni gospodarski rasti do leta dva tisoč devetnajst vsako leto pade in recimo zadnje leto pade, to se pravi iz osemnajst na devetnajst za približno tri odstotne točke. Tako da se na ta način tudi zagotovi, da se prilagaja zadolženost države, počasi temu pravilu šestdeset odstotkov in da gre proti šestdeset odstotkov. To se zdaj točno dogaja tudi v Nemčiji. Za tem za to uvedbo fiskalnega pravila se dolg Nemčije znižuje. Naslednje vprašanje, se pravi, s tem jamčimo razdolževanje. Naslednje vprašanje je bilo seveda to ključno vprašanje ustavnosti. Temu smo posvetili zelo veliko pozornosti tudi s predsednikom vlade, kar je bilo, kar je bilo tudi že omenjeno kot ustavni pravnik, seveda je bilo je bil prva oseba, h kateremu sem šel, da bi razčistilo, kaj pravzaprav v ustavi piše kar od od strank, ki ste bili takrat, ki ste sprejemali ta, to ustavo, spremembo ustave sem dobil popolnoma nasprotujoče si razlage, kaj tam noter piše. Nekateri so razlagali, da je v bistvu tu piše noter, da v dva tisoč petnajst mora mora biti že strukturno uravnotežen proračun. Drugi so smatrali, da dva tisoč petnajst mora biti prvič proračun, narejen v skladu s približevanjem pač temu srednjeročnemu cilju. Premier je, ki je sodeloval pri tem oblikovanju besedila, je tisto še enkrat prebral in po njihovem večkrat, no. In po njegovem mnenju, tako kot piše z vrinjenim stavkom, v katerem je ta letnica dva tisoč petnajst, pomeni, da v letu dva tisoč petnajst narejen proračun mora biti v skladu s fiskalnim zakonom, ki bo sprejet. In mi smo naredili vse, da je. Ker glede na evropska pravila moraš biti najprej, ko imaš v bistvu korektivne ukrepe, moraš biti najprej pod tri odstotke bruto domačega proizvoda, deficit mora biti pod tri. Potem je potrebna po nič celih pet v nadaljevanju odstotka, zmanjševati strukturni deficit do tam, kjer je pač izravnan. In točno to smo naredili. Ta rebalans proračuna, ki ga bo sprejemala vlada jutri, ta rebalans proračuna zmanjšuje skupni deficit poje si iz pet celih štiri odstotke na manj kot tri odstotke. Se pravi, s tem smo zadovoljili temu kriteriju, da je deficit pod tri odstotke in proračun za dva tisoč petnajst bo narejen v skladu s temi pravili, s paktom stabilnosti in pa fiskalnim paktom. Tako da smo se mi držali, da leto dva tisoč petnajst mora biti prvič proračun tako narejen. In potem, ali bo ta zakon o fiskalnem pravilu sprejet prej ali kasneje kot proračun ni relevantno, ključno je, da je proračun v skladu s tem. In potem smatramo, da v bistvu, na tej osnovi se vsako leto do takrat, ko začnemo srednjeročno obdobje, to je pa, pač čez približno štiri leta, a ne, da do takrat so vsako leto strukturni deficit zmanjšuje za nič celih pet in da to je v skladu s tem, kar je zapisano v ustavi. Tako da, tukaj interpretacije so različne, interpretacija osebe, ki je bila, do do takrat, ki je postala predsednik vlade, pa najbolj spoštovana na tem področju ustavnega prava, je pač takšna, in mi, mi smo na ministrstvu za finance temu tudi sledili tako pri pripravi proračuna kot pri pripravi, tega fiskalnega zakona. Potem je bilo pa še vprašanje, ali, zakon zagotavlja, da bomo socialna, da bo socialna država, pač, da ne bomo načel v bistvu te, osnove iz, ustave, da smo, da je država socialna. Mi smo naredili zakon tako, da je pri omejitvah, ki so danes s strani pač evropske zakonodaje in s strani ustave, zdaj maksimalno podprta rast bruto domačega proizvoda. Se pravi, da to omogočanje fleksibilnosti znotraj cikla in tudi to približevanje pač v srednjeročnem obdobju, se pravi, prehodno obdobje, v katerem dosežeš, ničelno ničelni strukturni deficit je tako narejeno ravno to, je ta razlika med obema predlogoma zakona, da je rast BDP maksimirana. Zmaksimirana rastjo BDP, seveda imamo pa tudi največ možnosti, da, kar se je danes že večkrat slišalo, da imamo največji možni prostor tudi za socialno državo in za socialnost. To je, to bi bil mogoče moj odgovor, to se pravi, da seveda do glasovanja mi smo odprti, se pravi na področju bolj natančnega definiranja, tudi na področju, mogoče tega obdobja približevanja, kaj kako zdefinirati to obdobje, da je čim bolj čvrsto definirano in tudi na področju fiskalnega sveta, v kolikor je tukaj karkoli dilema. Seveda smo odprti za razgovore. To je pač zakon, ki ga sprejemamo kot parlament z z večino, z dvotretjinsko večino in tukaj mora biti soglasje. Hvala lepa.